A jako takové představují prostě nebezpečí pro zdraví člověka a zátěž pro životní prostředí. Je tedy logicky třeba, aby byla dodržována nejvyšší úroveň ochrany zdraví lidí, zvířat i přírody. Přílišná flexibilita představuje značné nebezpečí, protože riziko není jenom v těchto látkách, ale také ve způsobech jejich použití a zneužívání množství, ve kterém se dostávají do potravního řetězce.

Nová legislativa je a měla by být ambiciózní a myslím si, že je v možnostech ECHA, aby začala s jednotnou evropskou autorizací biocidních přípravků již v roce 2015, a ne až v roce